Creo que ha hecho un excelente trabajo y justo es reconocérselo hoy en este debate.

Y decir que nos ha gustado que se incorporen esas enmiendas que piden que se realice una evaluación inicial al cabo de los dos primeros años de su aplicación. Son buenas sensibilidades para las producciones agrícolas europeas.